dell'Unione europea fissati sia al 2030 sia al 2050 quelli più ambiziosi. Nel documento ancora una volta si parla di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, si parla di ulteriore riduzione delle emissioni da gas serra, di modernizzazione del settore energetico, di sicurezza energetica sia nell'approvvigionamento sia nella fornitura di energia, e chi potrebbe essere in disaccordo con tutto questo?

Poi però scopriamo ancora una volta che alle parole non corrispondono i fatti, perché questo documento è stato firmato da Juncker, il quale ha appena nominato come Commissario designato per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete, il quale è stato impresario dell'industria del petrolio e si è pronunciato nettamente a favore di tecniche di fracking, ossia tecniche altamente inquinanti come il fracking idraulico. Lo stesso succede per Renzi, che è stato firmatario dello stesso documento, che contemporaneamente ha messo in atto un provvedimento del tutto anticostituzionale in Italia per raddoppiare le estrazioni petrolifere sia nel Mar Adriatico sia nel Mar Ionio che nelle coste siciliane, sia in terraferma in Basilicata e in Sicilia.

Tutto questo con la complicità del lucano Pittella, che quindi ha svenduto la propria terra.

Non fidiamoci di questa gente che dice delle cose e poi fa esattamente il contrario di ciò che dice. Se non vogliamo essere loro complici controlliamo assolutamente ogni singolo provvedimento che producono, perché non bisogna mai fidarsi di chi tradisce la propria terra.